J'ai bien noté sa réponse sur le chapitre climat, et j'espère que sur les autres points, nous arriverons aussi à travailler et à faire des propositions qui se traduiront par des actions concrètes et la prise en compte d'un certain nombre d'éléments dans les accords commerciaux.

Je crois que c'est une demande très forte, et si ces rapports sont approuvés très largement demain, ce sera quand même je veux le croire un signal extrêmement important du Parlement européen vis à vis de la Commission et vis à vis du Conseil. Une réponse à Mme Stassen, qui est partie, sur l'économie.

De la même façon, Mme Muscardini, vous m'aurez toujours à vos côtés quand il s'agira de défendre la souveraineté alimentaire de l'Union européenne et si, avec moi et avec d'autres, vous êtes prête à combattre l'accord de Blair House, qui est quand même le principal obstacle à une vraie souveraineté alimentaire, à une vraie sécurité alimentaire aujourd'hui en Europe, vous m'aurez à vos côtés.